Señor Presidente, en este Parlamento hemos aprobado una propuesta de Resolución en la que pedimos la aplicación de las recomendaciones que ya hicimos en 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas. En la Unión Europea no disponemos de un marco normativo sobre la forma en que las empresas deben respetar las obligaciones en materia de derechos humanos y con respecto a las normas sociales y medioambientales.